Welche Regeln, welche Zölle gelten für den Export von Waren wie etwa von deutschen Autos auf die britischen Inseln? Es geht um Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland und im Rest der Europäischen Union. Die Kommission und die Staats und Regierungschefs riskieren diese ohne Not, weil sie den Brexit vor allem dazu missbrauchen, den Austritt weiterer Staaten aus der EU so unattraktiv wie nur möglich zu gestalten. Dieser falsche Fokus ist eine fast schon vorsätzlich zu nennende Schädigung der Wirtschaft, der Arbeitnehmer und der Verbraucher. Seit den Römischen Verträgen war das europäische Projekt für den freien Austausch von Gütern und Dienstleistungen gedacht in Europa, aber auch mit der ganzen Welt. Es ist eine Schande, dass sich beim Brexit auf einmal keiner mehr daran erinnern will.